Monsieur le Président, Madame la Commissaire, après toutes ces interventions, je souhaite remercier mes collègues, tous les rapporteurs fictifs ainsi que les rapporteurs des commissions saisies pour avis, qui m'ont suggéré de nombreuses idées et ont permis d'améliorer le texte que nous votons aujourd'hui.

Nous demandons à la Commission européenne d'élaborer un livre blanc dans le prolongement de son livre vert pour dresser un bilan conduisant à une véritable stratégie pour les industries créatives et culturelles. Nous attendons aussi avec impatience des propositions législatives sur la fiscalité des biens culturels, sur la gouvernance des sociétés de gestion collective, sur les enveloppes budgétaires pour les programmes relatifs à la culture, à l'éducation et aux média.

Pourquoi ne pas mettre en place rapidement une TVA réduite pour tous les produits culturels, qu'ils soient sur support physique ou en ligne? Les disparités de taxation engendrent des distorsions qui, toutes, vont à l'encontre de la compétitivité des entreprises européennes. Les Américains ont depuis longtemps un avantage compétitif grâce à un moratoire fiscal sur ces services.

Pourquoi ne pas envisager aussi un prix unique pour les livres numériques partout en Europe?